Hvala lepa, spoštovani minister. Zdaj jaz bom zelo vesela, če bo zakonodaja pripravljena v tej smeri, da se bodo dejansko postopki v praksi skrajšali. Pa vendarle, jaz se bom vseeno osredotočila na ta primer, ker je en tak, lep primer tega, kaj se v bistvu dogaja s temi okoljevarstvenimi soglasji in kaj potem posledično prinaša tudi izpad kohezijskih sredstev ali pa, da se projekti tudi iz takšnih ali pa drugačnih vzrokov v praksi ne izvedejo. Namreč, krajani Pragerskega so že nekako obupani, ker iz, meseca v mesec zdaj že več kot dve leti čakajo samo na to, da bi se izdalo soglasje oziroma okoljevarstveno soglasje, ki je potem podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja, in da se potem dela na tej progi sploh začnejo izvajati. Zdaj prva vloga na Arso, ki spada pod vaše ministrstvo, je bila vložena maja dva tisoč sedemnajst, šele konec leta so prišli, prve prvi odgovori na dopolnitev. Zdaj mi smo leta dva tisoč devetnajst in medsebojna komunikacija med direkcijo in ARSO-m še kaj kar traja. In po najboljših možnih poteh vemo, kdaj bodo, čez približno leto, dve lahko izdano sploh gradbeno dovoljenje. Glede na to, kaj imate tudi vi zapisano sami v okviru črpanja kohezijskih sredstev v okviru vlade, je ta projekt pod resnim vprašajem. Zato bi vseeno želela imeti odgovor na moje vprašanje, kaj boste vi naredili kot minister, da do izpada evropskih sredstev za realizacijo projekta nadgradnja vozlišča Pragersko v okviru finančne perspektive dva štirinajst-dva dvajset ne bo prišlo. Hvala lepa.